Je regrette pour ma part que, dans les présentations qui nous ont été faites aujourd'hui, on n'ait pas insisté un peu plus sur l'articulation de la mission EUPOL avec la mission de l'OTAN en Afghanistan.

Ma question concerne le Pakistan, dont nous savons tous que l'instabilité chronique est un facteur de crise pour l'ensemble de la région et pour l'Afghanistan également.